forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármálaráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali sjö hundruð þrjátíu og fimm um forstöðumenn ríkisstofnana sem fara umfram heimildir í fjárlögum frá sigmundi erni rúnarssyni það er vegna umfangs og þarfar á lengri tíma fyrir upplýsingaöflun og óskar því ráðuneytið eftir viðbótarfresti til sjötta mars næstkomandi til að svara fyrirspurninni